hlutabréf eða fer með

fyrirspurnin hljóðar svo hyggst núverandi eigandi viðskiptabankanna íslenska ríkið draga til baka kæru bankanna á hendur íbúðalánasjóði til eftirlitsstofnunar efta eða svokallaðs esa dómstóls

einkavæddu bankarnir kærðu starfsemi íbúðalánasjóðs til esa dómstólsins kærðu hann fyrir það að hann væri í krafti ríkisábyrgðar og á ýmsan annan hátt væri að taka viðskipti sem bankarnir teldu sig ekki hafa möguleika á að keppa um en vildu gera við höfum búið við stjórnvöld sem hafa verið með yfirlýsingar þess efnis að vilja einkavæða íbúðalánasjóð koma íbúðalánasjóði inn í bankana að hluta eða öllu leyti umræðan hefur verið mjög á dreif hvað þetta varðar en stöðugt verið sótt að tilveru íbúðalánasjóðs nú gerum við okkur svo rækilega grein fyrir því hversu mikilvægt það var fyrir okkur að hafa getað spornað gegn einkavæðingu íbúðalánasjóðs að geta nú átt íbúðalánasjóð með þeim hætti sem hann er í dag til þess að taka á sig þau gríðarlegu verkefni sem bíða og eru þegar komin upp varðandi íbúðalán fólks þess vegna hlýtur að liggja beinast við nú til að eyða allri óvissu í þessu máli um kæru viðskiptabankanna baka og það mál sé látið gjörsamlega niður falla og því spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra hvort það hafi ekki þegar verið tekin ákvörðun um og verið gripið til formlegra aðgerða til þess að afturkalla kæru bankanna sem nú eru